Ich sehe da weniger Schuld bei der EVP. Da war auch nicht immer alles richtig, aber im Prinzip waren wir auf der